Je comprends bien votre préoccupation concernant le temps qu'il nous faut pour préparer ce texte extrêmement sérieux et attendu, et qui doit être bien compris par l'ensemble des sociétés de gestion collective dans toute l'Europe. J'ai voulu faire une proposition qui soit ambitieuse et responsable.

Un volet horizontal, avec les règles de transparence et de gouvernance, applicable à toutes les sociétés de gestion collective en Europe, et un deuxième volet avec des tâches spécifiques pour les sociétés qui gèrent les droits d'auteur pour la musique en ligne.